Es ist heute Gott sei Dank selbstverständlich, dass wir uns in gemeinsamer Verantwortung um ansteckende Krankheiten und Epidemien kümmern. Ich begrüße es, dass nun die Vorsorge und Kontrolle von nicht übertragbaren Krankheiten im Mittelpunkt des UN Treffens stehen. Auch hier haben wir eine gemeinsame Verantwortung. Die Lebensbedingungen der Menschen haben hier ebenfalls einen entscheidenden Einfluss.

Wir wissen aber auch, welch großen Einfluss die sozioökonomischen Faktoren haben. Die Lebensumstände der Menschen müssen allgemein verbessert werden. Wir müssen Strukturen schaffen, in denen Menschen informiert und gebildet in Eigenverantwortung ihr Leben frei und selbstbestimmend gestalten können. Verbote und Bevormundungen führen nicht zum Ziel.

Für uns in Europa ist dies im Besonderen der demografische Wandel, der mit viel Altersarmut, gerade auch der Frauen, einhergeht. Es sind aber auch die stärkeren Belastungen, die besonders auch die Frauen betreffen und zu Herzkrankheiten und Schlaganfällen führen.